țin acest raport și am votat în favoarea lui. Deși discutăm despre o competență exclusivă a statelor membre, îmbunătățirea sănătății publice trebuie să fie o prioritate la nivel național și european. Salut faptul că printre obiectivele programului se află și prevenirea bolilor la nivelul Uniunii, precum și sprijinirea soluțiilor pentru amenințările transfrontaliere la adresa sănătății. În acest context, aș vrea să vă atrag atenția asupra unei situații care, din punctul meu de vedere, reprezintă un pericol iminent din ce în ce mai mulți părinți refuză să își vaccineze copiii din cauza lipsei de informare, a posibilelor efecte adverse sau a motivelor religioase. Avem nevoie de campanii serioase de informare în acest sens, pentru ca părinții să înțeleagă că vaccinurile sunt sigure și, de foarte multe ori, vitale.